S'agissant du régime fiscal maisons mères filiales d'États membres différents, l'application de l'actuelle directive conduit à une sous imposition dommageable pour les finances publiques des États membres. Elle est à l'origine d'un effet d'aubaine favorable aux groupes transnationaux.

d'un autre État membre pour bénéficier dudit régime fiscal.

La Commission européenne n'a pas jugé bon de s'exprimer pendant nos débats.

Nous en sommes réduits à espérer, Monsieur le Commissaire, que vous donnerez suite au signal que nous vous envoyons, puisque le Parlement n'est toujours pas colégislateur en matière fiscale.

Le vide qui en résulte ouvre la porte à la conclusion d'accords bilatéraux à la carte en matière d'échanges d'informations bancaires, comme ceux conclus par le Royaume Uni et l'Allemagne avec la Suisse.

Elle a fait l'objet d'un rapport approuvé à une écrasante majorité au Parlement.

Barnier nous explique qu'il n'y a plus d'argent disponible pour financer la croissance, l'application de cette directive permettrait d'affecter 200 milliards d'euros aux finances publiques.

Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, l'harmonisation fiscale est indispensable.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Commissaire, je ne peux que vous appeler à déployer votre énergie en faveur d'une Europe fiscale, afin de mettre un terme à la concurrence autodestructrice que se livrent les États membres et dont les premières victimes sont la croissance, les finances publiques et la solidarité entre les citoyens européens.